hæstvirtur forseti ég vil eins og aðrir fagna því að kalda stríðinu sé lokið ég hlýt eins og aðrir að fagna því að heimsmyndin er breytt og það er friðvænlegra í heiminum en ég vil jafnframt vara við því að tala af léttúð eins og hér sé komið tryggt og öruggt ástand að eilífu

ógnir á borð við glæpi og alþjóðlega hryðjuverkastarfsemi og þar fram eftir götunum og þar ber okkur að sjálfsögðu að vera á varðbergi það er hygg ég samhljóma mat allra að það hafi verið ástæða til þess að bregðast við þessari breyttu heimsmynd og þessum breyttu aðstæðum í veröldinni að minnsta kosti þess sem hefur verið aðalgreiðandi fyrir varnarstöðina hér það er bandaríkjamanna og okkar eins og flestra annarra ég tel að sá samningur sem íslensk stjórnvöld gerðu við bandaríkjamenn sé ásættanlegur að langsamlega flestu leyti með einni undantekningu þó vil ég meina og það er viðmót gagnvart elstu starfsmönnum varnarliðsins þeirra sem hafa helgað alla starfsævi sína

í umræðunni hafa umhverfismál verið töluvert nefnd að minnsta kosti þrír háttvirtir þingmenn hafa talað hér um umhverfismálin eins og íslensk stjórnvöld vissu ekkert um það hvernig þeim málum væri háttað þar á meðal tveir háttvirtra þingmanna úr suðurkjördæmi og einn sveitarstjórnarmaður fyrrverandi úr suðurkjördæmi ég vil mótmæla því hæstvirtur forseti því að heilbrigðiseftirlit suðurnesja hefur fylgst náið og mjög grannt með öllu því sem fram hefur farið hvað varðar umhverfismálin hingað kom meðal annars árið nítján hundruð áttatíu og níu sérfræðingasveit frá bandaríkjunum til þess að yfirfara hugsanlega mengunarstaði og heilbrigðiseftirlit suðurnesja var fullur þátttakandi og fylgdist með því það hefur því verið kortlagt nákvæmlega hvar mengun er hvers

það sem mér blöskrar þó mest er að heyra háttvirtan þingmann steingrím j sigfússon koma hér ítrekað í ræðustól og lýsa mikilli skömm á hendur stjórnvöldum fyrir það að hafa sýnt mengunarmálum á varnarsvæðinu alla þessa léttúð eins og hann talar um háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon lýsir þeirri skömm sem hann hefur á því hvernig umhverfismál eru meðfjölluð og umfjölluð í þessum samningi það vill svo til að árið nítján hundruð áttatíu og níu gerði þáv utanríkisráðherra samning við bandaríkjamenn með fullri vitund og vilja sveitarstjórnarmanna á suðurnesjum um að ef þau greiddu fyrir ný vatnsból sex hundruð milljóna króna sem þau gerðu þá væru bandaríkjamenn lausir undan ábyrgð þetta er samkomulag sem þáv formaður alþýðuflokksins nestor samfylkingarinnar stóð að svo koma hingað háttvirtir þingmenn samfylkingarþingmenn og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon og skammast yfir þessum samningi sem þáv hæstvirts utanríkisráðherra íslensku þjóðarinnar gerir við bandaríkjamenn og hver skyldi hafa verið í þeirri ríkisstjórn nema háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon það má segja að samningur íslenska utanríkisráðherrans við bandaríkjamenn sé gerður á ábyrgð steingríms j sigfússonar sem kemur síðan hingað saklausari en allt sem saklaust er og furðar sig á því að íslensk stjórnvöld skuli koma þannig fram gagnvart íslenskri náttúru og íslenskum umhverfismálum það sem skiptir máli hæstvirtur forseti í þessu er framtíðin að sjálfsögðu hefur vera varnarliðsins haft áhrif á atvinnulíf á suðurnesjum núna þegar varnarliðið er farið munu þar opnast ný tækifæri að sjálfsögðu og ég bind miklar vonir við það opinbera hlutafélag sem mun verða stofnað og hvet hæstvirt ríkisstjórn til þess að ganga frá skipan þess hið fyrsta þannig að hægt sé að hefja endurreisnarstarf að nýju á þessu mikla svæði